Uniunea Europeană trebuie să acționeze în cel mai scurt timp, în vederea securizării viitorului energetic și a protejării intereselor sale în acest domeniu și, pentru aceasta, rolul politicii de coeziune este crucial. Consider că, pentru următoarea perioadă de programare, trebuie să se acorde o atenție suplimentară regiunilor de la frontierele externe ale Uniunii Europene și, prin proiecte bine finanțate din fondurile de coeziune și cele destinate energiei, să se dezvolte un sistem energetic integrat și interconectat cu țările terțe

În plus, cred că trebuie să încurajăm regiunile și reprezentanții locali pentru includerea, în cadrul programelor operaționale, a direcțiilor stabilite de către Uniunea Europeană cu privire la dezvoltarea sistemelor energetice și cu privire la eficiența energetică,